Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Frau Vizepräsidentin der Kommission!

Drittens möchte ich mich bei den irischen Kolleginnen und Kollegen bedanken, bei dem irischen Volk und auch ihrem Oppositionsführer Enda Kenny, der in der genannten Liste mit aufgeführt werden muss. Zum Schluss möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich davon überzeugt bin, dass der Ratifikationsprozess weitergeht, denn alle Parlamente haben ratifiziert. Ich glaube nicht, dass der tschechische Präsident eher dem Brief des Oppositionsführers eines Landes folgt, das den Vertrag bereits ratifiziert hat, als den Vorstellungen des eigenen Parlaments und des eigenen Verfassungsgerichts! Es wäre so, als ob ein französischer Oppositionsführer an die Queen schreiben würde, sie möge bitte ein Gesetz des Unterhauses nicht unterschreiben.